Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych, ale aj z Kohézneho fondu ešte stále spôsobuje, ale aj v minulosti spôsobovalo viacerým krajinám problémy. Zložitosť pravidiel a podmienok, ktoré treba splniť, ako aj množstvo chýb vedú k neželaným dôsledkom. Čas strávený kontrolou a spravovaním fondov je neúmerný. A preto treba nájsť rovnováhu, správnu rovnováhu medzi zjednodušením pravidiel a procedúr a ich stabilitou. Ďalším dôležitým bodom, na ktorý sa treba sústrediť, je rozlišovanie medzi jednotlivými formami neplnenia podmienok čerpania fondov. Chcela by som sa prihovoriť za to, aby napríklad pri formálnych nedostatkoch sa rozlišovalo podľa ich závažnosti. Cieľom správcov fondov by nemalo byť trestať, ale hľadať spôsoby, ako v spolupráci s prijímateľmi prípadné formálne nedostatky z nepozornosti alebo nedostatku kapacít odstrániť. Celkom osobitnou kapitolou je čerpanie finančných prostriedkov na riešenie rómskej problematiky.